Ces mêmes agences anglo saxonnes, qui notaient complaisamment les fripouilles émettrices et marchandes d'actifs toxiques et n'ont rien vu venir, sont aujourd'hui de la dernière sévérité envers les États qui ont volé au secours d'un secteur financier qui ne le méritait pas. La crise provoquée par l'irresponsabilité des marchés et des banques, et cette aide massive sont directement à l'origine de l'aggravation des déficits et de la dette publics que ces mêmes marchés prétendent aujourd'hui sanctionner. Voilà pour la moralisation du capitalisme proclamée par M.

ces assurances sur les emprunts d'État, qui font elles mêmes l'objet de spéculations indépendantes. Il ne suffira pas de réglementer les hedge funds ce que vous avez peur de faire ou les marchés des instruments dérivés, comme le propose M.

Il est inutile de créer un gouvernement économique européen. Les Vingt Sept sont de toute façon dans la même galère, et la solidarité n'est pas une option. C'est la libre circulation mondiale des capitaux qu'il faut remettre en cause, sinon il n'y aura pas de reprise, mais une recrise.